Je voudrais juste faire un rappel technique, parce qu'il est clair que chaque homme politique peut défendre ses idéaux, mais je pense que cela devient problématique quand on dit l'inverse de ce qui est réellement écrit dans les textes.

Cela veut donc dire qu'une entreprise multinationale américaine ou asiatique qui a une filiale en Europe devra publier exactement les mêmes informations que les entreprises européennes. Il n'y aura donc pas de distorsion de la concurrence et je ne connais aucune, absolument aucune multinationale qui a un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros, qui n'a pas de filiale en Europe ou qui pourrait se priver d'un marché de plus de 500 millions de consommateurs.

Enfin, j'espère vraiment, en toute humilité, avoir pu vous convaincre de la nécessité de voter la clause de sauvegarde, qui est la plus transparente, parce que je voudrais vraiment qu'on ne puisse plus jamais reprocher au monde politique de futurs scandales fiscaux.